dregur hann telur þetta hafa verið safn margra ákvarðana sem leiddu til núverandi stöðu ég leyfi mér þó að halda því fram að það sé ein einstök ákvörðun sem hafi valdið langmestu þar á ég við einkavæðingu bankanna hugsanlega ekki einkavæðinguna sjálfa heldur það fyrirkomulag sem á henni var haft ég tel að sú stefnubreyting sem tekin var rétt áður en ráðist var í afgreiðslu frumvarps um einkavæðinguna á hinu háa alþingi þar sem horfið var frá dreifðri eignaraðild og farið út í það fyrirkomulag sem síðar var raunin og hafði skipt mestu máli ég held að sú ákvörðun að í reynd úthluta ríkisbönkunum til pólitískra vildarmanna þáverandi stjórnarflokka hafi skipt langmestu þegar maður reynir að grafast fyrir um uppruna þessa það má reyndar halda því fram eins og gert var í kastljósi í gær að þáverandi ríkisstjórn hafi eins og það var orðað verið óheppin með eigendur ég held þó að það sé víðs fjarri því sem raunin er ég held að það að fara þessa leið að úthluta bönkunum til pólitískra vildarmanna hafi skipt langmestu

sex hefði ekki leið hægt að grípa til neinna aðgerða sem hefðu beinlínis komið í veg fyrr hrunið þetta held ég að sé hin raunverulega stærsta orsök svo eru ýmsar aðrar sem auðvitað skipta máli en mætti ég þá kannski trufla háttvirtir þingmenn með því að spyrja hann um hvort hann telji að það sé eitthvað sem núverandi ríkisstjórn geti gert betur í sínum stjórnarháttum meðal annars